virðulegur forseti ég þakka forseta þingsins og formönnum þingflokka fyrir að greiða fyrir því að þetta mál mætti komast á dagskrá í dag og hljóta afgreiðslu í þremur umræðum en þetta er hluti af þeim ráðstöfunum sem gripið er til til að greiða fyrir við gerð kjarasamninga sem eins og þingmönnum er kunnugt tókust nýlega hér er í fjórum greinum frumvarp á ferðinni sem gerir ráð fyrir því að haldið verði áfram að dreifa aðflutningsgjöldum af tollum og vörugjöldum fyrir atvinnulífið til að létta greiðslubyrði fyrirtækjanna enda þau mörg að eiga við þyngri fjárhag eftir hrun þetta höfum við ítrekað gert og framlengt auðvitað alltaf í þeirri von að sá dagur kæmi

og nóvember desember á þessu ári verði annars vegar fimmtánda næsta mánaðar eftir uppgjörstímabil og hins vegar fimmtánda annars mánaðar eftir uppgjörstímabil í annarri grein er sambærilegt ákvæði til bráðabirgða lagt til í lögum númer níutíu og sjö nítján hundruð áttatíu og sjö um vörugjöld sem gerir ráð fyrir því að fyrir sömu uppgjörstímabil verði gjalddagar tuttugasta og áttundi dagur annars mánaðar eftir uppgjörstímabil annars vegar fyrir helming gjaldanna og tuttugasta og áttundi dagur þriðja mánaðar eftir uppgjörstímabil sömuleiðis í þriðju grein er síðan gert ráð fyrir því að í lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt verði heimilt að draga frá þann innskatt sem er þó þessar frestanir komi til og jafnframt í fjórða grein að lögin öðlist þegar gildi þá er með frumvarpinu jafnframt tekið til þess gjalddaga sem var í gær og hann fellur undir þá dreifingu sem verið hefur og ráðgert er með þessu frumvarpi að standi út þetta ár ég þakka háttvirtum þingmönnum efnahags og skattanefndar fyrir að standa að flutningi málsins og greiða með því fyrir meðferð þess í þinginu og að það geti orðið að lögum í dag